Hvala, gospa podpredsednica, za besedo. Najprej bi rad mojega spoštovanega kolega Roberta Pavšiča potolažil. Dragi kolega, niste vi nič grdi. Vi ste dragoceni človek, glejte, gotovo tudi ljubljeni, ta kot smo vsi mi ljubljeni, še posebej znotraj družin smo najbolj ljubljeni. In, jaz ni bi, vsaj pri tej točki ne bi rekel, da smo mi politični nasprotniki. Če bo mi na družinah se delali, da smo nasprotniki, potem daleč ne pridemo. Na splošnem smo seveda, kot je kolega Breznik rekel, politični konkurenti. Ja normalno, saj smo na neki način v tem, v demokratičnem prostoru. Zdaj to, kar ste sami ocenjevali za sebe, je pa najbrž čisto človeško. Človeka peče vest, ko ne podpreš dobrih rešitev. In, še kako bi ploskali tako od srca za Ilko Štuhec, ne, če bi pred morda nekaj urami pritisnili za zakon, ko smo želeli več zasebnega kapitala, ne državnega, zasebnega kapitala za šport. Kdo so že športniki, kdo so že sponzorji Ilke Štuhec? Aja, Milka. A sem mislil, da Ministrstvo za šport. Milka, ja, Milka je pa ena, druga firma, ampak ima občutek za slovenski šport. In zakaj ne bi mi naredili še eno Ilko Štuhec, ne? Zakaj ne bi še naredili z več denarja, več donatorji, pa bi morda med sponzorji bila tudi kakšna Gorenjka. Ampak pustimo zdaj to, zdaj smo, zdaj smo pri družinah. Glejte, toliko časa smo že mi v parlamentu, Nova Slovenija, krščanski demokrati, da razumemo in vemo in smo trdno prepričani, da samo s temi ukrepi mi ne moremo natalitete izboljšati. To je dejstvo. Ministrstvo ima tudi izračune, ker to so pač matematični modeli, tudi mi smo poslušali razne profesorje, ki so nam zelo jasno povedali, če se do leta dva tisoč petdeset, to je čez trideset let, ne bo trend upadanja zaustavil, potem je konec s slovenskim narodom. Najbrž bomo takrat prišli pod neko kritično maso, ko se enostavno več ne bomo mogli pobrati. To gotovo ne bo več moj problem, ampak danes, ko sem tukaj na odgovorni funkciji, pa moram na to opozarjati, še več, moram predlagati rešitve, da ta dragoceni narod, ki se je nekako tolkel skozi tisočletje in, imel tisočletne sanje, da bo prišel do svoje države, da zdaj, ko jo ima, da ne bo izumrl. Gospe in gospodje, ko bomo mi Slovenci tukaj izpraznili prostor, ker smo pač premalo samozavestni, ga bodo zelo hitri hitro naselili neki drugi narodi, ki govorijo tuje jezike in gojijo tujo vero in tujo kulturo. In to moram povedati prav zdaj v tem Cankarjevem letu. Na nas pa je, gospe in gospodje, da spodbujamo na takšen in drugačen način tudi z retoriko, ne samo s finančnimi ukrepi, z retoriko, da ustvarimo dobro klimo za kulturo življenja, če hočete, za kulturo življenja. Za to gre. In, ne morem verjeti, ne, ne morem verjeti, da živim v državi, kjer se neka reklama za neki zavod prepove, za zavod, ki goji kulturo življenja. Torej je samo vprašanje časa, kdaj bo na tistem mestu na avtobusu pisalo nekaj drugega. Ne zdaj je pisalo Zavod Živim, zdaj bom, zdaj bo pa najbrž pisalo, ne vem, Zavod Mrtev ali kaj bo pisalo, ne vem. Za to gre, da mi spodbujamo ne kulturo življenja, za to gre. Premalo je ta ukrep. Morda največ prispevamo prav z našo prijazno retoriko tukaj v tem hramu demokracije, da ustvarimo boljše stanje duha, za to gre. Da ne bo toliko res nasprotovanja, še več, pa izgleda iz dneva v iz dneva v dan več sovraštva. To je moja ključna skrb, ki ki me dejansko podnevi in ponoči zaposluje in sam ne najdem, rešitve. Hvala.